Trotzdem bleibt die Problematik, wie helfen wir der sich entwickelnden Welt, natürlich erhalten. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass wir uns den Realitäten stellen. Es hat sich auf der Welt in den letzten 20 Jahren sehr viel geändert. Und die Staaten, die mehr oder weniger an der Grenze waren, sich zu entwickeln, sind jetzt wie beispielsweise China und viele der G 77 Staaten sehr, sehr stark geworden.

Ob jetzt wirklich die Aufwertung der UNEP zu einer vollen UN Organisation das Allheilmittel ist, das wage ich aber doch zu bezweifeln. Hinsichtlich der Green economy darf ich uns doch in Erinnerung rufen, dass wir hier wirklich auf einem Auge blind zu sein scheinen. Es geht da auch darum, dass wir hier massiv den Privatsektor einbauen, und nicht nur hoffen, über die alten Systeme top down sprich Entwicklungshilfe zu leisten unsere Erfolge zu erzielen.

Europa hat hier einiges geleistet, ist ein Motor, soll auch weiterhin ein Motor bleiben.